EU Freihandelsabkommen sollten grundsätzlich nur mit jenen Ländern abgeschlossen werden, die die Menschenrechte voll respektieren. Zum kleinen Einmaleins gehört für mich, dass die ILO Kernarbeitsnormen umgesetzt sind, aber vor allem auch eingehalten werden.

Könnte das nicht eine vorweggenommene Auswirkung des Freihandelsabkommens sein? Ein weiterer, bis jetzt noch nicht so beleuchteter Sektor, mit dem es Probleme gibt, ist der Schiffbausektor.